Signor Presidente, onorevoli colleghi, da anni si confermano sempre gli stessi drammatici dati in Europa una donna su quattro ha subito atti di violenza almeno una volta nel corso della propria vita e oltre il 10 ha subito violenza sessuale. La lotta alla violenza contro le donne deve essere quindi, finalmente, una vera priorità in Europa.

Chiediamo innanzitutto una direttiva, perché la violenza contro le donne è un crimine particolarmente grave e una direttiva è utile per stabilire norme severe, efficaci e dissuasive, valide in tutti e 28 gli Stati membri dell'Unione europea. Chiediamo poi un piano d'azione forte, per fare informazione e prevenzione in materia di lotta alla violenza contro le donne.